Myślę, że będę wyrazicielem wielu opinii, że ERASMUS jest programem, który pozwala młodym ludziom rozwijać skrzydła, uwierzyć w swoje umiejętności, nawiązać kontakty i przyjaźnie, szlifować języki obce, poznawać kulturę i historię krajów Unii Europejskiej.

Program ten jest szczególnie ważny dla ludzi młodych z krajów Europy Wschodniej, bo pozwala im doświadczyć tego, czego ich rodzice byli pozbawieni. Przyjmując program ERASMUS plus, wspaniałą inicjatywę łączącą w sobie dotychczas odrębne działania dotyczące różnych sektorów kształcenia, pozwalając, aby z tej inicjatywy korzystały organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu masowego, zwiększając środki na jego funkcjonowanie, rozwialiśmy obawy młodych ludzi, którzy byli bardzo zaniepokojeni, że ERASMUS dobiega końca. Cieszę się, bo jest to inicjatywa, która łączy, a nie dzieli, inicjatywa, którą popiera zdecydowania większość europosłów z tej Izby i cieszę się, że mogłam być wyrazicielem milionów młodych ludzi, popierając tę inicjatywę.